borist hefur eftirfarandi tilkynning um breytingu á stjórn samfylkingarinnar þórunn sveinbjarnardóttir er formaður jónína rós guðmundsdóttir varaformaður og róbert marshall ritari borist hefur eftirfarandi tilkynning um breytingu á stjórn þinghóps hreyfingarinnar margrét tryggvadóttir er formaður birgitta jónsdóttir varaformaður og þór saari ritari jafnframt tilkynnist að þór saari er formaður hreyfingarinnar